Vážené dámy a pánové.

Rád bych proto připomenul, že už jsou to skoro čtyři roky, co se nejvyšší představitelé členských států dohodli, že se Česká republika připojí k protokolu o uplatňování Listiny základních práv Evropské unie. To, že se Evropský parlament jako celek dosud formálně nevyjádřil k této otázce, považuji osobně za obrovskou chybu a zároveň jasně vyslaný signál o naší neakceschopnosti. Jak totiž máme lidi přesvědčit, že jsme něco schopni dělat s komplexními problémy ekonomické a finanční krize, jak nám mohou věřit, že podpoříme ekonomický růst a snížíme nezaměstnanost, když nejsme schopni přijmout v odpovídající době jednostránkový dokument. Za frakci Evropských konzervativců a reformistů si současně dovolím říci dvě věci. Za prvé suverénní členské státy mají na rozdíl od mezinárodních organizací právní subjektivitu dánu vlastní fyzickou existencí.

Za druhé plně souhlasíme s návrhem Evropské rady pro účely připojení protokolu nesvolávat konvent.

Vytváření různých kvazi institucí rozhodujících o přenášení kompetencí a rozhodovacích pravomocí z úrovně národní na úroveň evropskou proto nepodporujeme.